Dat zijn mensen die bij ons bescherming zoeken, die een baken van hoop zien in de Europese Unie en die hopen en rekenen op onze solidariteit.

De inspanningen moeten van twee kanten komen. We leven in een maatschappij van rechten en plichten. Zo zit onze samenleving nu eenmaal in elkaar. Maar dat gezegd zijnde weten we ook dat vluchtelingen een groep zijn van heel kwetsbare mensen. Als we kijken naar hun situatie, hebben zij natuurlijk trauma's waarover door sommige mensen al gesproken is, maar we weten ook dat ze diploma's hebben die elders verworven zijn, kwalificaties die elders verworven zijn. Het is dikwijls heel moeilijk om hun vaardigheden, als ze al gedocumenteerd zijn, te vergelijken met datgene wat nodig is op onze arbeidsmarkt. Ze zijn dikwijls ook laaggeschoold.

Daar zitten al een aantal budgetten in die gespendeerd zullen worden om die mensen de kans te geven om de taal van het gastland te leren.

Ook daar moeten we ons tegen verzetten, ook daar moeten we iets aan doen. Wat doen wij vanuit Europa?

En dat is ook het geval voor andere landen dan diegene die specifieke aanbevelingen gekregen hebben.

Maar wij vanuit Europa kunnen de lidstaten bij deze moeilijke opdracht helpen. We doen dat met alles wat we tot onze beschikking hebben.

We doen dat met onze skills agenda waarin een aantal specifieke elementen zitten om kansen op integratie van vluchtelingen te verhogen. We doen dat ook met onze benadering van de blue card

Want ook op dat vlak kunnen onze landen van elkaar leren. We gebruiken ook, nogmaals, de instrumenten die we ter beschikking hebben onder het semester.

We hebben er allemaal belang bij om de mensen die naar ons komen zo goed mogelijk op te vangen en hen zo goed mogelijk te integreren in onze samenleving en op onze arbeidsmarkt. En als ons dat lukt, dan kunnen we daar allemaal beter van worden economisch, maar ook de cohesie van onze samenleving kan daar alleen maar wel bij varen. Ik wil de woorden herhalen van een van de parlementsleden die daarnet zei Het kan toch niet de bedoeling zijn om er allemaal langdurig werklozen van te maken. Ik denk dat dat iets is wat we niet willen. Dus moeten we voor het omgekeerde gaan en ik ben dan ook heel dankbaar voor al die aanbevelingen en voor de zaken die we delen om die mensen de kans te geven zo snel mogelijk geïntegreerd te raken.